Hrabri njemački građani Istočne Njemačke, u onom režimu koji je bio iznimno represivan, nisu se bojali izaći na ulice i ujedinjeno srušiti Berlinski zid. Rušenje Berlinskog zida omogućilo je stvaranje nove, moderne Europe. Omogućilo je brojnim drugim državama i narodima da postanu slobodni i neovisni u vlastitim državama. Neovisnost Republike Hrvatske nažalost je plaćena s više od dvadeset tisuća ubijenih građana. Međutim, stvorena je velika mogućnost da stvorimo modernu Europu u kojoj svi možemo dostojanstveno živjeti. Europska unija je uvjet za stvaranje moderne demokratske Europe. Međutim, moramo biti svjesni da i trideset godina nakon što je srušen Berlinski zid, postoje neki novi zidovi između država članica. Na granicama Hrvatske nalazi se bodljikava žica postavljena od druge dvije članice Europske unije, Slovenije i Mađarske. Takvo nešto je za svaku osudu. Moramo štititi granice zajednički. Osim te bodljikave žice, mi imamo i drugi zid, a to je schengenski zid. Sve države članice moraju biti unutar schengenskog prostora. Inače, ne možemo se smatrati ravnopravnim i jednakim članicama Europske unije.